Madame la Présidente, Denis Mukwege, gynécologue et militant des droits humains, consacre sa vie à la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes à l'est de la RDC, son pays, sa région. Depuis plus de 20 ans, Denis Mukwege et ses équipes sont confrontés aux pires atrocités dont sont victimes les femmes, les jeunes filles voire même les bébés violées, des organes génitaux saccagés par des criminels appartenant à des groupes armés, qui utilisent ces violences comme arme de guerre et de destruction massive.

Dans ce contexte, Denis Mukwege, comme toujours, a pris des positions claires, demandant que la lutte contre l'impunité ne reste pas à l'état de rapport, en faisant référence au rapport Mapping, mais que chacun prenne ses responsabilités. Il en appelle à la RDC pour qu'elle garantisse la protection des populations et assure la démilitarisation des sites miniers. Il demande à la communauté internationale de soutenir le processus judiciaire en RDC avec l'établissement de tribunaux mixtes.

Nous devons le protéger, effectivement, mais nous devons aussi faire en sorte que cela ne puisse plus durer en RDC.